Deswegen möchte ich für die EVP Fraktion wir haben mit Marianne Thyssen damals auch den Berichterstatter für die Spielzeug Richtlinie gestellt klarstellen, dass auch wir einen vollständigen Schutz bei allen gefährlichen Stoffen erreichen und behalten wollen. Wir wissen, dass wir hier in einer besonderen Verantwortung für die Gesundheit unserer Kinder und damit unserer Zukunft stehen. Gerade vor Weihnachten Sie haben darauf hingewiesen, Herr Kommissar müssen Eltern und Großeltern sicher sein können, welches Spielzeug für ihre Kinder oder Enkel sicher ist, welches Spielzeug sie für ihre Kinder oder Enkel kaufen können. Wie Sie appelliere ich deswegen an die Marktaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, insbesondere in Deutschland, ihren Pflichten nachzukommen und gefährliches Spielzeug vom Markt zu nehmen. Ich glaube, dass wir damals richtig entschieden haben, die Drittzertifizierung als allgemeines Bewertungskriterium für Spielzeug nicht zur Anwendung zu bringen. Was die Grenzwerte angeht, ist es wie Sie beschrieben haben schon vor einem Jahr zu einem vergleichbaren Aufruf gekommen. Ich hatte mich damals mit einem Schreiben an Sie gewandt und darum gebeten, dass Sie den wissenschaftlichen Ausschuss der Kommission anrufen. Dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar.